Wszelkie działania mające na celu zwiększenie przejrzystości oraz ujednolicenie przepisów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych odbywały się z korzyścią dla przedsiębiorstw, zapewniając im możliwość bardziej efektywnego konkurowania na rynku. Dotyczy to także prawa o spółkach, których powstawanie i działalność szczególnie na obszarze kilku państw członkowskich napotyka często bariery związane z różną wykładnią przepisów, bądź po prostu z ich różnorodnością. Głosowałem za przyjęciem rezolucji, ponieważ zwraca ona uwagę na konieczność podejmowania inicjatyw mających na celu uproszczenie procedur dotyczących środowiska biznesowego i zmniejszenie zbędnych obciążeń administracyjnych. Ponadto postuluję potrzebę opracowania zbiorów wspólnych reguł, choćby w zakresie ochrony spółek zależnych i zainteresowanych stron oraz bardziej przejrzystej struktury prawnej i struktury własności. Zauważam również konieczność zintensyfikowania prac nad przygotowaniem statutu europejskiej spółki prywatnej, co wyraża się w interesie małych i średnich przedsiębiorstw.